A digitális kor körülményei között újrafogalmazódik a nyelvek szerepe, és még hangsúlyosabban felvetődik az egyes nyelvek hasznossága. Ezért nagyon fontos, hogy Európa a nyelvi sokszínűségére értékként tekintsen, és rendeljen komoly erőforrásokat a nyelvek egyenjogúságának gyakorlati megvalósításához. A modern technológia ma már megoldást kínál erre, az Európai Unió pedig a nyelvi széttöredezettségéből fakadó esetleges versenyhátrányokat az előnyére fordíthatja, globális vezető szerepet töltve be ezen a téren. A jelentés külön felhívja a figyelmet a mintegy 60 európai regionális és kisebbségi nyelv átfogó jogi védelmének fontosságára, továbbá hangsúlyozza a nemzeti és nyelvi kisebbségek kollektív jogainak elismerését a digitális világban. Rendkívül fontosnak nevezi az anyanyelvi oktatás biztosítását az EU hivatalos és nem hivatalos nyelveit beszélők számára. Ez az a terület, ahol egyes tagállamok láthatóan nem tesznek meg mindent a nyelvi sokszínűség érvényesülése érdekében, sőt, minden eszközzel akadályozzák azt. Ez a fajta hozzáállás semmiképpen sem segíti az EU t a céljai elérésében, ezért határozottan EU ellenesnek tekinthető.